16 Millionen Menschen in der EU sollen in den nächsten Jahren eine Arbeit finden. Wir wollen und müssen eines der Ziele der EU 2020 Strategie erreichen eine Erwerbsquote von

Einverstanden! Wir müssen die sozialen Auswirkungen von Strukturreformen gewichten.

Für problematisch halte ich die Einführung einer EU Arbeitslosenversicherung. Steuerzahler können doch nicht für Arbeitslose in anderen Ländern finanziell herangezogen werden. Wir haben keinen einheitlichen Arbeitsmarkt, wir haben keine europaweit gültigen Tarifverträge und noch keine zentrale EU Arbeitsagentur. Wir sind gegen eine Transferunion. Ich begrüße aber Beschäftigungs und Sozialindikatoren als sinnvolle Instrumente, um Fakten zu ermitteln. Sie dürfen nur keine Automatismen schaffen, die auf nationaler Ebene von den erwähnten Konsolidierungsanstrengungen befreien.